um frumvarp til laga um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum um er að ræða markmið frumvarpsins það miðar að því að innleiða tilskipun frá evrópusambandinu númer tvö þúsund og einn sjötíu og sjö sem tekið var upp í e e s samninginn með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað og tvö tvö þúsund og fimm um þetta mál hefur verið fjallað nokkuð ítarlega í iðnaðarnefnd og höfum við fengið til okkar allmarga gesti til að fjalla um þetta

evrópskum raforkumarkaði með því að tryggja aðgang framleiðenda að raforkukerfi innri markaðarins og jafnframt að gefa þeim færi á að auðkenna uppruna orkunnar til hagsbóta fyrir notendur og umhverfið aðildarríkin eru hvött til þess að setja sér markmið varðandi hlutfall endurnýjanlegrar orku í heildarorkunotkun undir eftirliti framkvæmdastjórnarinnar sem jafnframt er ætlað að fylgjast með því hvernig aðildarríkin veita styrki í þágu umhverfisvæns

raforku geta óskað eftir í þeim tilgangi að selja þær aðilum innan evrópska efnahagssvæðisins sem sjá sér hag í að styrkja endurnýjanlega orkuframleiðslu um þetta var örlítið rætt í nefndinni virðulegi forseti hvers vegna landsnet ætti að fara með þetta mál og veita og annast útgáfu þessara upprunaábyrgða var því velt upp að mögulega ætti orkustofnun að sjá um slíka útgáfu en það varð niðurstaða nefndarinnar að landsnet væri best til þess fallið að fara með þetta enda hafi orkustofnun eftirlit með útgáfu nefndarinnar kom fram að orkustofnun hefði við undirbúning virkjana hér á landi lagt til grundvallar sín eigin viðmið við mat á því hvort virkjanir væru sjálfbærar og að samþykkt frumvarpsins mundi ekki hafa þær afleiðingar að slegið yrði af þeim kröfum á nokkurn hátt þá vill nefndin benda á að þær röksemdir sem búa að baki tilskipuninni eigi ekki nema öðrum þræði við um ísland þar sem íslenska raforkukerfi er ekki samtengt hinum evrópska innri markaði og að auki vegna þeirrar sérstöðu sem ísland hefur í framleiðslu endurnýjanlegrar orku við tökum fram í þessu nefndaráliti að allar umsagnir sem bárust nefndinni voru afar jákvæðar í garð þessa máls við leggjum til nokkrar breytingar eins og ég greindi frá í upphafi máls míns en veigamesta breytingin er rýmkun á tímamörkum sem getið er um í fyrstu málsgrein fimmtu grein frumvarpsins þar sem í frumvarpinu er kveðið á um að umsækjandi skuli senda landsneti skriflega beiðni um útgáfu upprunaábyrgðar á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum í síðasta lagi þrjátíu dögum frá lokum síðasta mánaðar þess tímabils sem upprunaábyrgð skal ná yfir við þetta ákvæði voru gerðar helstu athugasemdirnar sem fram komu í frumvarpinu voru við þetta ákvæði og var það ósk ýmissa gesta og umsagnaraðila að þetta yrði lengt og það allt upp í eitt til tvö ár niðurstaða nefndarinnar var að taka ekki undir ýtrustu óskir í umsögnum hvað varðar þessa lengd tímamarkanna og er lagt til í breytingartillögu í stað þrjátíu daga frests verði gefinn níutíu daga frestur töldum við að þarna væri gætt ákveðins meðalhófs í þeim efnum en það skal líka tekið fram eins og fram kemur í nefndarálitinu að við teljum mikilvægt að fylgjast vel með þessu atriði og þá fylgjast laga með því í framkvæmdinni og teljum mikilvægt að þetta verði endurskoðað í ljósi reynslunnar í framtíðinni að þessu sögðu virðulegi forseti leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er tillaga um á þingskjali sjö hundruð þrjátíu og fjögur undir þetta álit ritar sú sem hér stendur sem er formaður nefndarinnar og framsögumaður háttvirtir þingmenn guðni ágústsson ragnheiður elín árnadóttir grétar mar jónsson ólöf nordal ellert b schram ragnheiður ríkarðsdóttir kjartan ólafsson og auk þess rita undir